Zdecydowana większość obywateli państw członkowskich pytana o to, co dla nich znaczy Unia, na pierwszym miejscu wskazuje możliwość swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy czy też uzyskania lepszego wykształcenia w wybranym przez siebie państwie członkowskim.

Czynnikiem ograniczającym prawo do korzystania z niej na pewno nie powinny być zdarzające się rzadkie przypadki zmiany miejsca zamieszkania po to, by móc skorzystać z lepszego systemu pomocy socjalnej w kraju przyjmującym. Dlatego bardzo się cieszę, że Unia publikuje takie badania.